În primul rând doresc să o felicit pe colega mea, doamna Edith Bauer, pentru acest raport și pentru pozițiile echilibrate pe care le adoptă de fiecare dată când abordăm un asemenea subiect. Indiferent dacă ești femeie sau bărbat, pentru o muncă egală trebuie să primești salariu egal. În prea multe state există încă discrepanțe de remunerație și ele trebuie remediate. Apreciez că raportul adoptă abordarea potrivită în acest scop, punând accentul pe transparență salarială.